Lo que pasa es que no siempre retorna al mismo sitio de donde salió, es decir, el agua que se evapora en el Mediterráneo es precisamente la que llueve sobre Austria o Praga, y esto hay que tenerlo en cuenta.

Hay tecnologías para controlar los acuíferos.

Por tanto, me parece esencial que este punto sea tenido en cuenta, y hay tecnologías para ello. Por otra parte, creo que la relación entre agricultura y agua ha de ser revisada, porque no puede ser que haya productos que consumen mucha agua y se traten como los que no consumen.